frú forseti ekki veit ég alveg hvernig mér ber að skilja svar háttvirts þingmanns í þessum efnum

annars vegar er talað fyrir því að það hafi verið eðlilegt hjá ríkisstjórninni að reyna að koma hjólum atvinnulífsins og hjólum fasteignamarkaðarins af stað en á hinn bóginn megi alls ekki efna til þenslufyllirís nú veit ég að háttvirtur þingmaður árni páll árnason hefur mikla trú á okkur framsóknarmönnum þeirri trú deili ég með honum en hún er þó ekki það mikil að ég haldi að framsóknarflokknum tækist við núverandi aðstæður að koma á einhverju þenslufylliríi það eru grafalvarlegir tímar fram undan og það eru engar líkur á því að tilslökun á hinni aðhaldssömu stefnu seðlabankans mundi

slíkri ofþenslu í íslensku samfélagi á komandi vetri